domácích mazlíčků, a my jsme zde na plénu několikrát hovořili o tom, že je třeba proti tomuto pašování zakročit. Já tady chci vyzvat Komisi, aby urychlila přípravná opatření, o kterých se zde hovořilo na plénu, aby se více hovořilo a připravily se návrhy případných registrů psů a koček. A aby i orgány činné v trestním řízení na evropské úrovni více spolupracovaly. Chci informovat, že u nás v České republice je nyní v Parlamentu návrh veterinárního zákona, který má zavést registraci psů, který má dát jasné podmínky pro čipování a pro veřejný registr. Ale pokud toto téma nebudeme řešit na evropské úrovni, pak opatření v jednotlivých státech budou pouze polovičatá a tuto formu závažné trestné činnosti na evropském kontinentu nevymýtíme.